ef ég er að fara með fleipur í ræðustóli alþingis en þær upplýsingar sem ég hef frá þingflokksformannafundum eru þær að það hafi ekki verið tekin ákvörðun um lengdan fund í dag en það eru aðrir hlutir sem eru líka að rekast á við dagskrá þingsins í dag og þar vil ég nefna aðalfund ríkisútvarpsins o h f sem er boðaður klukkan tvö og samkvæmt nýjum lögum er þingmönnum heimilt að sitja fund

afar mikilvæg mál sem hæstvirtur menntamálaráðherra ætlar að tala fyrir ég veit ekki hvernig hæstvirtur ráðherra eða stjórn þingsins ætlar að samræma þessa hafi fyrir utan það að eftir því sem mér skilst munu þingmenn norðvesturkjördæmis vera á leið út á land i kjördæmi sitt að ræða við sveitarstjórnarmenn um miðjan dag þannig að ég sé ekki annað en hér rekist hvað á annars horn í stjórn þingsins í dag hæstvirtur forseti